Esta medida puede tener unos costes dramáticos en el sector y son miles las familias que dependen de la aceituna. La medida evidencia que Trump gobierna al servicio de los lobbies aunque ello le haga caer, como en este caso, en incoherencia, porque nos acusan de competencia desleal por subvencionar nuestra agricultura, cuando la agricultura estadounidense está muy subvencionada. Además, nuestras subvenciones están homologadas por la OMC. Es preocupante que se pueda sentar un precedente contra otros de nuestros productos agrarios, pero nuestra respuesta no debería ser más guerra. Exigimos a Trump que retire esta medida injusta y arbitraria, que sufrirán sobre todo los pequeños y medianos agricultores y los trabajadores del sector. Pedimos a la Comisión Europea que redoble sus esfuerzos para hacer frente a esta amenaza y que su respuesta se centre en los trabajadores, las pymes y las cooperativas. Además, subrayamos la necesidad de que la futura PAC desarrolle resistencias a este tipo de amenazas exteriores y para ello debemos apostar por nuestro mercado interior y superar los riesgos que suponen la continua apuesta por la exportación. Debemos primar a los pequeños y medianos agricultores y agricultoras y la sostenibilidad de nuestro mundo rural sobre los grandes beneficios de la empresa agroindustrial, y favorecer los ciclos cortos y la agroecología. El reto es mayúsculo. Nos jugamos el presente y el futuro de nuestro mundo rural y el de cientos de miles de empleos.